Évidemment j'ai entendu, Madame la Commissaire nous savons combien l'Union européenne a été présente et est intervenue rapidement, mais aujourd'hui nous devons savoir également que les Géorgiens ont, face à eux, l'armée russe, basée, installée sur les territoires de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Et je ne remets absolument pas en cause le travail remarquable de la mission civile d'observateurs sur le terrain. Mais quand même, que peuvent faire nos observateurs pour défendre les civils des violences quotidiennes?